Vážení přítomní, v omezeném čase není možné se věnovat celému tzv.

Určitě to ovlivnil i fakt, že se chýlí ke konci mandát současného Parlamentu. Osobně se chci vyjádřit především k materiálu o zřízení Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů předkládanému kolegou Chichesterem. Jako stínový zpravodaj jsem se mimo jiné zasazoval o to, aby agentura přispěla k vytváření regionálních trhů. Zatím nebylo možné naplnit ambici, která by byla ještě prospěšnější. Tou by byl vznik nadnárodního celoevropského regulátora. Prosazoval jsem také potvrzení původního návrhu Komise, aby byl při rozhodování v Radě regulátorů zachován princip jeden člen, jeden hlas. To je velice důležité pro malé členské země Unie. Snaha především velkých států, jako je Německo a Francie, prosadit tzv. vážený poměr hlasů by malé země znevýhodňovala. Kupříkladu České republice, ale i dalším zemím zachování principu umožní lépe čelit snahám některých velkých provozovatelů přenosových sítí o dominanci. V tomto směru jsem rád, že moje úsilí nebylo marné, a považuji to i za úspěch českého předsednictví. Ne všechno ohledně Agentury pro spolupráci regulátorů se podařilo dotáhnout do konce. Otevřená je například stále otázka sídla. Osobně by se mi líbilo, kdyby agentura byla na Slovensku, které o ni má zájem.

dočasná varianta a agentura by zůstala v Bruselu.